Je peux vous dire que cela a été fort agréable et fort instructif heureusement, nous les avons eus à nos côtés, ce qui n'a pas toujours été le cas de M.